Digitálne technológie zásadným spôsobom menia mnohé aspekty nášho života či už pri štúdiu, práci, nakupovaní, ale aj v komunikácii s úradmi či rozličnými inštitúciami.

a to ani v dôsledku aktuálneho zníženia dostupných zdrojov na ich financovanie.